virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skipan ferðamála

kostnað fyrir leyfishafa að auki er hér um breytingar sem lúta að innleiðingu tilskipunar um þjónustuviðskipti frá e s b virðulegi forseti þarna er um að ræða í raun og veru tvíþættar breytingar þetta eru tvær greinar utan gildistökugreinar þarna er þá í fyrsta lagi verið að fjalla um breytingar sem lúta að innleiðingu tilskipunar frá tvö þúsund og sex númer hundrað tuttugu og þrjú þjónustuviðskipti á þeim kröfum sem hún gerir meðal annars til leyfisbreytinga og svo hins vegar þá lúta breytingarnar að málsmeðferð ferðamálastofu um mat á fjárhæð tryggingar og framlagningu gagna svo ég komi að hinu fyrra og áhrifum þess þá er verið að leggja hér til í þessu frumvarpi að búsetuskilyrði laganna verði felld brott og er það í samræmi við efni frumvarps til laga um þjónustuviðskipti sem byggir á áðurnefndri tilskipun en þar er gert ráð fyrir að allar hindranir á frjálsum þjónustuviðskiptum verði afnumdar fyrir tuttugasta og áttunda desember á þessu ári þá er lagt til að búsetuskilyrði takmarkist ekki einungis við ísland heldur að umsækjandi hafi búsetu innan e e s svæðisins þá er jafnframt lagt til virðulegur forseti að ferðaskrifstofur eða ferðaskipuleggjendur sem þegar hafa leyfi á e e s svæðinu þurfi ekki að sækja um slíkt leyfi aftur til ferðamálastofu hér á landi hins vegar þá er lögð sú skylda á þessa aðila að þeir tilkynni starfsemi sína til ferðamálastofu og sýni fram á að þeir uppfylli skilyrði laganna um veitingu laganna eins og verið væri að sækja um það hér seinni greinin virðulegi forseti hún fjallar um það að þar er verið að leggja til þá breytingu að áritun samkvæmt ákvæðum laga um ársreikninga dugi í stað endurskoðaðs ársreiknings sú breyting stuðlar bæði að einfaldari og ódýrari framkvæmd sem með þessu er ætlað að létta undir með smærri rekstraraðilum enda gera núgildandi lög um ársreikninga númer þrjú tvö þúsund og sex ekki kröfu um að minni rekstraraðilar leggi fram